Dalszy wzrost populacji świata przy dotychczasowym modelu konsumpcyjnym generuje jednak liczne wyzwania. Nie chodzi przy tym tylko o tak dzisiaj eksponowane problemy klimatyczne, lecz o te, których rozwiązanie w sposób racjonalny w oparciu o efektywne wykorzystanie zasobów oraz inny model konsumpcji, pozwoli mieszańcom naszego globu dalej harmonijnie się rozwijać. Na świecie istnieje trend w państwach o gospodarkach surowcowych do głębszego przetwarzania surowców, do przestawiania się na produkcję o wyższej wartości dodanej. Dlatego też Chiny wolą przetwarzać lantanowce u siebie, a dzisiejsze rosyjskie hasło surowce za modernizację również przestanie być aktualne. Delokalizacja przemysłu energochłonnego dalej będzie jeszcze zubażać Europę.

Niezbędne jest, po pierwsze, oszczędzanie materiałów oraz innowacyjna substytucja materiałowa i technologiczna oraz recycling, o tym była mowa. Po drugie, wykorzystanie zasobów własnych i efektywne gospodarowanie nimi dla dobra społeczeństw lokalnych, które winny korzystać ze swych bogactw naturalnych. Po trzecie, tworzenie warunków ekonomicznych i fiskalnych oraz ochronnej polityki celnej w Unii Europejskiej, by państwa Unii mogły odzyskać konkurencyjność.